Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. No, najprej moram reči, da sem vendarle pričakovala, da bo predsednica odbora za pravosodje gospa Muršič odgovorila kolegu Gorenaku na zastavljena vprašanja glede na to, da vidim, da po vrstnem redu bi morala pred mano govoriti. Morda bo še v nadaljevanju, če so se med seboj tako dogovorili poslanci Socialnih demokratov, ampak vendarle pričakovala sem takojšen odgovor, ampak to kaže nenazadnje na to, da je kolega, Gorenak svojo slikovito razpravo imel še kako prav. Tako kot, vsaj po mojem mnenju, vsakokrat doslej, ko govorimo o pravosodju. Gospod Boštjan Škrlec, o njem danes govorimo, je bil imenovan namesto generalnega državnega, namesto, direktorja generalnega vrhovnega tožilstva. Se opravičujem, nezakonito. To je dejstvo in to nismo povedali mi v Slovenski demokratski stranki, ampak so to povedale in pojasnile in dokazale institucije, ki so dolžne to raziskati in potem svoje ugotovitve dati v javnost. Torej to, da je gospod Škrlec bil na to mesto imenovan nezakonito, ni ugotovila Slovenska demokratska stranka, je pa res da je to edina stranka, ki si upa na to opozoriti. In ki je tudi načelna pri tem. Ker ve, da se takšne stvari pač ne smejo dogajati. Vsi ostali, oprostite, spoštovane kolegice in kolegi, držite glavo v pesek in očitno se delate, kot da je s tem vse v redu. In to je verjetno po vaše pravna in pravična država. Zame in za državljanke in državljane pa zagotovo to ni pravna in pravična država. Torej, Slovenska demokratska stranka na te stvari samo opozarja in hvala bogu da v tem prostoru je stranka, ki na to opozori, če ne bi bilo Slovenske demokratske stranke, ne bi vedeli, za nič, kar se dogaja. Bilo bi približno tako, kot se je dogajalo v prejšnjem sistemu, gradili bi neke Potemkinove vasi, vse bi bilo lepo, vse bi bilo, krasno, tudi Združena levica bi bila zadovoljna, ker bi bili tisti časi, zopet nazaj, ampak, ne, spoštovane kolegice in kolegi. Skrajni čas je, da naredimo miselni preskok v glavah in se sprijaznimo, da je demokracija v tej državi in da je potrebno na nezakonite stvari na nepravilnosti tudi opozarjati. Dejstvo je, da je takratna oblast, ki je predlagala Škrleca na to mesto, delala oziroma ravnala samovoljno. nesprejemljivo in nezakonito, kar je potrdil tudi pravosodni nadzor, ki ga je uvedel nekdanji minister za pravosodje doktor Senko Pličanič. Še več, tudi komisija za preprečevanje korupcije, ki jo je vodil sedanji minister za pravosodje magister Goran Klemenčič, je ugotovila tako isto. Da je prišlo pri tem imenovanju na to delovno mesto do nezakonitega postopanja. Še celo več, komisija za preprečevanje korupcije je jasno povedala, citiram: "Da je prišlo do suma korupcije in nasprotja interesov." Torej, to se nismo izmislili v Slovenski demokratski stranki, ampak je to povedala komisija za preprečevanje korupcije, natančneje minister za pravosodje trenutni gospod Goran Klemenčič. In vi, tudi v SMC-ju ste sedaj proti odločitvam vašega ministra, ki je mimogrede na odboru za pravosodje tudi priznal, da je temu tako. In jaz sem mu takrat rekla, da pričakujem od njega osebno, da se bo zadeva razrešila. Ampak ne na način, kot pravi državni sekretar na ministrstvu za pravosodje, ko pravi, da je vse rešeno. Kako je lahko rešeno, če je gospod Škrlec še vedno na tem položaju? Kako je lahko to rešeno? Prosim, gospod državni sekretar, če že ni ministra tukaj, da mi na to vprašanje odgovorite. Kako je možno, da je ta zadeva rešena, če je gospod, ki je ravnal nezakonito, še vedno na svojem položaju? Tudi upravno sodišče, ko se je gospod Škrlec pritožil zaradi tega na upravno sodišče, je ugotovilo, da je v njegovem primeru prišlo do samovolje pri izvrševanju oblasti. Skratka, vse institucije, ki so dolžne odgovoriti na ta vprašanja o naši državi, so povedale, da je bilo to imenovanje nezakonito. Ampak gospod Škrlec je še vedno na svojem mestu. In kako ironično, sedi ravno na vrhovnem državnem tožilstvu, ki je organ pregona, ki se ukvarja s tem, da išče tiste, ki so nezakonito ravnali oziroma skuša to dokazati pred lastnim pragom, ko vidi, da je prišlo do nezakonitega ravnanja, pa si zatiska oči. Še več. Doktor Zdenko Fišer, generalni državni tožilec, nam je na odboru za pravosodje, ko smo obravnavali to temo, je napisal neki dopis spoštovani predsednici tega odbora, kjer si je po mojem mnenju privoščil nedopustne in skrajno nedostojne besede, ki vsekakor ne pritičejo generalnemu državnemu tožilcu. Gospod Zdenko Fišer se ni v svojem dopisu opredelil do nezakonitega postopka svojega uslužbenca. To ga ni zanimalo. To je za njega nepomembno, ker je pač naš in ker dobro dela za nas in za naše stvari. To doktorja Zdenka Fišerja ni zanimalo. Vendar se je zopet, ne prvič, ampak zopet, spustil v nespodobno in skrajno žaljivo diskreditacijo Janeza Janše in Slovenske demokratske stranke. Do tukaj seže nivo doktorja Zdenka Zvonka Fišerja. Obenem je v tem dopisu tudi povedal, da ga na sejo ne bo, ker ta seja predstavlja nedopusten pritisk, politični pritisk na odločanje tožilske organizacije. Ja, jaz, oprostite, kolegice in kolegi še nisem slišala večje neumnosti. Takšna seja po njegovem predstavlja pritisk, politični pritisk na odločanje tožilske organizacije. Zakaj? Zadeva Škrlec nima niti ene zveze s konkretnimi odločanji v kazenskih postopkih. Niti ene. Zadeva Škrlec ima samo eno in ključno zvezo, in to je zloraba oblasti. In zato jaz pričakujem, tudi od vas, ki ste predstavnik ministra, ministrstva za pravosodje, glede na to, da tukaj ni gospoda Gorana Klemenčiča, da mu boste posredovali naše mnenje in da boste mu jasno povedali, da pričakujemo, da glede na to, da doktor, Fišer ni napravil nič na tem področju, da bo svoje pač niti povlekel minister za pravosodje, seveda v okviru svojih pristojnosti. Glede na to, da je že v prejšnji vlogi kot predsednik komisije za preprečevanje korupcije povedal, da je prišlo do suma koruptivnih ravnanj, mislim, da to ne bo pretežko za njega in za ministrstvo za pravosodje. Sicer pa glede na to, da doktor Zvonko Fišer ščiti svojega uslužbenca pri nezakonitem ravnanju in je soodgovoren za to. Pričakujem, da bo odstopil svojega položaja. Jaz vsekakor podpiram to sejo, ker se mi zdi prav, in tudi dolžni smo, da Slovenkam in Slovencem nalijemo čistega vina in opozarjamo na nepravilnosti, ki pridejo v tistem najbolj ozkem krogu vrhu. Hvala.